hæstvirtur forseti það er löngu tímabært að ríkisvaldinu sé mörkuð eigendastefna enda rekur ríkið fjölda fyrirtækja sú stefna sem við ræðum hér nær eingöngu til fjármálafyrirtækja en fram kemur að henni sé jafnframt ætlað að vera jafnframt grunnur að almennri eigendastefnu ríkisins sem unnin verður á næstunni og á að ná til allra þeirra félaga og fyrirtækja sem ríkið hlut í nágrannalönd okkar hafa öll mótað slíka stefnu og hafa erlendir ráðgjafar ríkisstjórnarinnar eindregið mælt með því að slík stefna sé mótuð og gagnrýnt að hún sé ekki til staðar samhliða eigendastefnunni er unnið að því að flytja eignarhald opinberra fyrirtækja til fjármálaráðuneytisins og styrkja þannig þekkingu samræmi og reynslu í hlutverki ríkisins sem eiganda og skilja að eigendahlutverk reglusetningu og eftirlit þessar áætlanir styð ég heils hugar á þessari stundu er ekki ljóst til hversu margra fjármálafyrirtækja sem alfarið verða í eign ríkisins stefnan mun ná en ljóst er að hún mun að minnsta kosti ná til landsbankans það má vel vera að endurskoða þurfi ákveðin atriði stefnunnar ef skilanefndir glitnis og kaupþings taka við rekstri íslandsbanka og nýja kaupþings en að öðru leyti tel ég stefnuna góða frú forseti vantraust gegnsýrir íslenskt samfélag og mikilvægt er að við gerum allt sem í okkar valdi stendur til að endurvekja traust á stofnanir samfélagsins ég vil því ræða sérstaklega það meginmarkmið stefnunnar sem lýtur að uppbyggingu trausts og trúverðugleika á íslenskum fjármálamarkaði þar segir meðal annars að rekstur og stjórnun fjármálafyrirtækja þurfi að vera hafin yfir vafa og leiðbeiningar og reglur sem unnið er eftir að vera skýrar og aðgengilegar

þarf að hafa föst tök í bönkunum í dag starfa margir stjórnendur sem eiga persónulegra hagsmuna að gæta vegna fyrirgreiðslna sem þeir fengu þá var útlánastarfsemin oft og tíðum óábyrg í meira lagi og sama fólk og tók ákvarðanir um lánveitingar á nú að greiða úr vandanum gagnvart viðskiptavinum það er óásættanlegt fyrir íslenskan almenning að ekki sé skipt um stjórnendur í fjármálakerfinu og það verður nánast ógjörningur að skapa trúverðugleika í kringum starfsemina ef þeim sem stuðluðu að vandanum er treyst fyrir því að leysa hann til að þessi stefna verði pappírsins virði er það forgangsverkefni fjármálaráðuneytisins sem fer með eignarhald allra þriggja stærstu bankanna um þessar mundir að tryggja að öllum stjórnendum sem hafa verið óábyrgir í lánveitingum eða óhóflegum persónulegum lántökum hjá viðkomandi banka verði veitt lausn hjá störfum það sama þarf að tryggja hjá skilanefndum bankanna jafnt hjá nefndarmönnum og starfsmönnum þeirra sjálfstæðisflokknum vil ég veita þau ráð að sýna fyrirætlunum ríkisstjórnarinnar um ábyrga eignarstefnu sömu auðmýkt og þeir auðsýna fulltrúum sínum í miðstjórn sjálfstæðisflokksins og þá sérstaklega